No espero de usted, por supuesto, menos. Pero, vamos, quiero decirle que ha tenido que escuchar mal mi intervención, evidentemente. Yo no he dicho nada de cómo ha elaborado usted el informe. Lo que he dicho —y lo repito— es que las grandes empresas energéticas en España y en Europa están aprovechando el uso y el abuso de unas determinadas condiciones para poner en marcha las renovables solamente para los intereses que ellos tienen. No se habla de pobreza energética se establecen criterios que son verdaderamente alarmantes se facilita que no se cumpla ninguno de los objetivos que se plantean. Se ha demostrado en todos los estudios que no haya objetivos vinculantes nacionales es un fracaso. Yo no sé si a usted le influirán